Ten kupiony w Krakowie zawiera stabilizator E410, którego ten kupiony w Kehl nie zawiera. Jeszcze jeden przykład herbata, która też wygląda tak samo ta kupiona w Krakowie ma 0,1 soku brzoskwiniowego, a ta kupiona tutaj w Strasburgu ma go 50 razy więcej. Dlatego ponad sto koleżanek i kolegów podpisało poprawkę, która bezwzględnie zakazuje takich nieuczciwych praktyk, i proszę was o poparcie, bo w Unii Europejskiej nie mamy przecież konsumentów lepszych i gorszych.